Voorzitter, mevrouw de eerste minister, ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat er bij veel mensen in Europa hoge verwachtingen van het EU voorzitterschap van Denemarken leven. Uw land heeft als een van de weinige lidstaten in de EU moedige en noodzakelijke maatregelen getroffen om het immigratieprobleem onder controle te krijgen. Dat is niet altijd in dank aangenomen door andere regeringen en door de Europese Unie zelf. Uw land heeft naar aanleiding van de zogenaamde cartoon crisis ook een moedige positie ingenomen door het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid te verdedigen tegen de islamitische onverdraagzaamheid in.